willen, namelijk een duurzaam Europa nalaten aan de volgende generatie. En mijn vraag aan u, mevrouw de commissaris, is dan ook Bent u het met mij eens dat waterstof, LNG of die andere mogelijke, toekomstige alternatieve brandstoffen juist kansen bieden voor onze binnenvaartsector om te verduurzamen en op die manier ruim baan te krijgen?